hlé verður gert á fundinum í dag klukkan þrettán þrjátíu sem stendur til klukkan fimmtán fyrir fundi í nefndum og þingflokkum þá verður gert kvöldmatarhlé